Tous les analystes augurent d'une catastrophe humanitaire sans précédent et d'un bouleversement complet du paysage du Moyen Orient. La guerre de proximité que se livrent, par combattants interposés, les puissances extérieures, vise à modifier durablement les rapports de force politiques et confessionnels dans la région. Dès lors, le risque d'une déflagration plus large est énorme mais Genève II a marqué un sursaut responsable de la part de la communauté internationale. Que les États Unis et la Russie aient réussi à persuader les belligérants d'y participer est un pas important mais insuffisant. Mon groupe regrette que l'Iran n'y ait finalement pas été admis et il soutient les efforts de Lakhdar Brahimi de transformer le semi échec de Genève en un processus de négociation durable, mettant en avant des aspects humanitaires capables de recréer la confiance. Plus de trois millions d'enfants en Syrie n'ont plus fréquenté l'école depuis trois ans. Cette semaine, un rapport insoutenable de l'ONU dénonce, chez les forces armées syriennes et les belligérants, la torture à l'égard des enfants, les abus sexuels et les exécutions sommaires.

Pour atténuer cette immense souffrance, il faut de l'argent mais surtout du courage politique et de l'obstination.

L'Europe n'est pas tout, mais elle n'est pas rien sur la scène internationale, comme elle a eu l'occasion de le montrer dans les négociations sur le nucléaire iranien. Et je pense que la Syrie est une région où elle peut faire la différence.